Ich bin mir sicher, dass Frau Kommissarin Bieńkowska dann auch selbst da sein wird, wenn wir das Dienstleistungspaket hier beraten werden. Die wesentlichen Prinzipien, die den europäischen Gesetzgeber, aber auch die Kommission, bei der Regulierung von Dienstleistungsberufen leiten sollten, bedürfen großer Sensibilität, weil es natürlich hinsichtlich der Selbstverwaltung der Berufe eine hohe Bereitschaft der Beteiligten gibt, sich selbst Regeln zu geben, die häufig relativ weit von dem weg sind, was im europäischen Kontext diskutiert wird. Deswegen würde ich auch von vornherein die Europäische Kommission darum bitten, mit Geschicklichkeit, mit Flexibilität und Sensibilität bei den zuständigen Beteiligten bei den Berufen aufzutreten, um nicht unnötig Porzellan zu zerschlagen, weil grundsätzlich bereits die Bereitschaft und der Wille da sind, Europarechtskonformität auch in der Berufsregulierung, bei der Selbstverwaltung der freien Berufe beispielsweise oder auch beim Handwerk, hinzubekommen, was in der Praxis allerdings nicht immer ganz einfach ist. Deswegen hat uns hier bei diesem Bericht zum Einstieg ins Dienstleistungspaket der Gedanke geleitet, dass sinnvolle Regulierung auch Wettbewerbsanreize setzen kann. Ich bin dankbar dafür, dass die Kommission und auch das Parlament sich vom Prinzip, dass Regulierung per se ein Fehler ist, verabschiedet haben. Wir müssen insofern einfach auf sinnvolle Regulierung setzen. Ich glaube auch, dass, wenn die Mitgliedstaaten und die Berufsorganisationen eng zusammenarbeiten, Berufsregulierung kein Markthindernis sein muss, sondern wir es eben schaffen müssen leider muss man dafür viel Geduld mitbringen, weil die Dinge sich nur langsam entwickeln und dass der Binnenmarkt eher gelingen kann, wenn wir das entsprechend zusammen hinbekommen. Drittens Herr Kommissar Vella, darauf haben Sie hingewiesen Am Ende wird die Kommission nicht umhinkommen, im Einzelfall eben Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, weil wir nicht über alle Berufe Regeln erlassen können, nur weil sich ganz wenige gegen die Regeln des europäischen Binnenmarkts gestellt haben.